Elnök Asszony, no, ezt viszont megszavaztam, ezt a jelentést, az OLAF titkársága függetlenségéről szóló jelentést. Azért, mert úgy gondolom, minél több elem biztosítja az OLAF nak a teljes függetlenségét, annál nagyobb esély van arra, hogy változik a jelenlegi helyzet, ami pedig micsoda a csalás elleni hivatal

Hogy nincs minőségi változás abban, hogy minden európai uniós állampolgár, aki már a cipőjét be tudja önállóan kötni, az azt is tudja, hogy az európai uniós pénzek jelentős részét csalással, bűncselekményekkel fosztogatják különböző haveri körök, network ök, kormányközeli